obywateli. Obywatele powierzyli nam prawo do sprawowania władzy w ich imieniu. Nie możemy zawieść tego zaufania. Prezydium podjęło decyzję, że musimy wyciągnąć wnioski z tego niefortunnego zdarzenia. Parlament dąży do ustalenia wszystkich faktów. Będziemy w pełni współpracować ze wszystkimi kompetentnymi organami w celu wyjaśnienia wszystkiego, co zaszło i sprawdzenia informacji. Na wniosek Prezydium będę w kontakcie z narodowymi ministerstwami spraw zagranicznych krajów tych posłów, aby ustalić, jakie działania zamierzają podjąć ich organy wymiaru sprawiedliwości.